virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjátíu tvö þúsund og átta um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o fl með síðari breytingum með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum númer þrjátíu tvö þúsund og átta um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum tilgangur frumvarpsins er að innleiða í íslenskan rétt ákvæði fimmtándu grein tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer tuttugu og átta tvö þúsund og átta sem snýr að útgáfu upprunaábyrgða á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum tilskipunin var tekin upp í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar þann nítjánda desember tvö þúsund og ellefu tilskipunin kemur í stað eldri tilskipunar sem innleidd var með lögum númer þrjátíu tvö þúsund og átta um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum þar sem víða í nýju tilskipuninni er vísað tl hinnar eldri tilskipunar þarf að breyta ákvæðum laganna og vísa til nýju tilskipunarinnar efnislega er ekki munur á þessum tveimur tilskipunum hvað varðar ákvæði um upprunaábyrgð á raforku innleiðing fimmtándu greinar tilskipunarinnar tvö þúsund og níu tuttugu og átta er því ekki talin kalla á frekari breytingar á lögum númer þrjátíu tvö þúsund og átta

verði breytt þannig að vísað er til tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu tvö þúsund og átta í stað tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og einn sjötíu og sjö að auki er um tvær minni háttar orðalagsbreytingar að ræða í frumvarpinu verði frumvarpið að lögum er landsneti h f heimilt á grundvelli laganna að gefa út upprunaábyrgðir á raforku sem framleidd er hér á landi með endurnýjanlegum orkugjöfum með vísan til hinnar nýju tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu tuttugu og átta þar sem hin nýja tilskipun hefur öðlast gildi á evrópska efnahagssvæðinu gera þeir erlendu aðilar sem hafa hug á að kaupa slíkar upprunaábyrgð á íslandi kröfu um að upprunaábyrgðin sé í samræmi við ákvæði hinnar nýju tilskipunar og gefin út með vísan til hennar upprunaábyrgð á raforku er oft kallað græn vottorð gefa þeim sem framleiða raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum færi á að selja slík vottorð vegna raforkuframleiðslunnar kaupendur vottorða eru þeir sem sjá hag sinn í því að styðja við framleiðslu á grænni raforku og sem vilja líka sýna fram á í bókhaldi sínu að hlutfall endurnýjanlegrar raforku af orkukostnaði þeirra sé sem því nemur hærra ýmis fyrirtæki sem vilja tileinka sér græna ímynd styðja við framleiðslu á endurnýjanlegri orku með því að kaupa sér ári vottorð þessi markaður er til staðar og virkur innan e s b um er því að ræða fjárhagslegan hvata til handa framleiðendum umhverfisvænnar raforku með því að opna leiðir til að stunda viðskipti með upprunaábyrgðir verði frumvarpið að lögum verður ísland virkur þátttakandi á markaði meðal annarra evrópulanda með upprunaábyrgðir mikil tækifæri eru til að afla frekari tekna vegna þeirrar endurnýjanlegu orku sem ísland býr yfir þar sem íslenskir orkuframleiðendur geta þá selt græna hluta framleiðslu sinnar sem upprunaábyrgðir til annarra evrópulanda mikil eftirspurn er til staðar og má nefna að landsvirkjun er með í undirbúningi að hefja slík viðskipti skilyrði þess er að frumvarp þetta verði að lögum því er ljóst að um tekjutækifæri er að ræða bæði fyrir íslensk orkufyrirtæki og íslenska ríkið meðalverð á upprunaábyrgðum í evrópu árið tvö þúsund og ellefu var um núll komma þrjátíu og sjö evrur á megavattstund fyrir eina teravattstund mundi því fást um sextíu milljónir króna á ári því er spáð að verð á upprunaábyrgðum fari hækkandi á næstunni samhliða aukinni eftirspurn í þessu samhengi má nefna að heildarraforkuframleiðsla á íslandi er um sautján teravattstundir litið hefur verið svo á að tekjur sem falla til við sölu á upprunaábyrgðir raforku muni skiptast á milli orkuframleiðenda og íslenska ríkisins og er innan iðnaðarráðuneytisins unnið að nánara fyrirkomulagi á slíkri skiptingu við gerð frumvarpsins var haft samráð við landsnet h f samorku og orkustofnun verði frumvarpið að lögum mun það fyrst og fremst hafa áhrif á starfsemi landsnets h f við útgáfu upprunaábyrgða en jafnframt opna leið fyrir íslenska raforkuframleiðendur til að markaðssetja upprunavottorð á hinu evrópska efnahagssvæði með tilvísun til hinnar nýju tilskipunar tvö þúsund og níu tuttugu og átta e b ekki verður séð að lögfesting frumvarpsins muni hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs að þessu sögðu mælist ég til þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar